Gegen Ende dieser Debatte ist es schwierig, nochmals neue Argumente in den Zusammenhang zu stellen. Deswegen möchte ich das, was die Kollegen hier schon vorgetragen haben, ausdrücklich unterstützen. Ich glaube, dass wir nicht nur auf die Frage von Falschinformationen im Zusammenhang mit Resilienz eingehen dürfen, sondern dass wir zwingend auch den Aspekt sehen müssen, dass eben unsere Netze, die digitalen Datennetze, anfälliger sind für Angriffe, weil sich Angriffe, die früher vielleicht auf ein bestimmtes Land gerichtet und angelegt waren, heute sehr einfach innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die stark vernetzt sind, verbreiten können.

Und wenn der Kollege Mandl unmittelbar vor mir darauf hinweist, dass die große Gefahr natürlich darin liegt, dass viele Einzelne kommunizieren, so ist es die Tatsache, dass die Verunsicherung, die durch Attacken entsteht, bei diesen Einzelnen am Ende am stärksten ankommt und gewissermaßen die Demokratie, die demokratische Verfahren in der Europäischen Union mit Angriffen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht als so gefährlich gelten, verunsichert und in Frage gestellt werden. Deswegen müssen wir tatsächlich vor der Europawahl es ist in der Debatte darauf hingewiesen worden sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten ihre Resilienzanstrengungen verstärken und dass es uns gelingt, auch in Zusammenarbeit mit den großen Unternehmen dafür zu sorgen, dass Fake News und andere Falschinformationen tatsächlich auch dort bekämpft werden, wo sie am schnellsten bekämpft werden können.